Die beiden haben ja schon im letzten Parlament wichtige Vorarbeiten für diese Richtlinie geleistet.

Die Fälle, die auffallen, haben im Jahr 2009 die Zahl von 7,5 Millionen erreicht, das ist eine Vervielfachung gegenüber den Jahren davor.

Es gibt eine hohe Dunkelziffer, deswegen muss man wirklich annehmen, dass es ein großes Problem ist. Wenn Lifestyle Medikamente einfach keine Substanz enthalten, dann ist das extrem ärgerlich, wenn aber lebensnotwendige Medikamente, z.

zur Behandlung von Krebs, keine Substanz, die falsche Substanz oder die falsche Dosierung enthalten, dann ist das lebensgefährlich für den Patienten. Deswegen war es dringend erforderlich, dass wir hier handeln. Wir haben dabei mit Augenmaß gehandelt. Das Thema Datenschutz war sehr sensibel, und wir haben da die richtige Balance gefunden. Wir handeln risikoorientiert, weil wir uns zunächst auf verschreibungspflichtige Medikamente konzentrieren.

Das ist insgesamt ein sehr guter Kompromiss, und ich möchte allen, die daran mitgewirkt haben, herzlich gratulieren!